coupées en deux par des lignes de fracture, apparemment infranchissables, qui divisent jusqu'au sein même des familles. Je pense qu'ils voyaient juste car, petit à petit, notre Union semble gagnée par ce cancer de l'esprit, qui voudrait réduire nos sociétés à une opposition entre eux et nous, tel un paysage sans nuances, figé, en noir et blanc, le royaume des murs réels et virtuels qui, lorsqu'ils ne sont pas en béton ou en barbelés, sont dressés par des mots

Rappelez vous la crise de l'euro, qui séparait l'Europe entre États créanciers, par définition vertueux en tout, et pays débiteurs, nécessairement coupables de tout. Sur la question des travailleurs détachés, il y aurait les vilains États membres profiteurs, et les gentils États membres victimes du dumping social. Après les attentats terroristes, je me rappelle un Premier ministre français assénant qu'expliquer c'était déjà un peu excuser, ou ici même, que refuser la mise en surveillance généralisée de notre société équivaudrait à se rendre complice des tueurs. Enfin, tout appel à ce que l'Europe prenne ses responsabilités pour faire plus et mieux dans l'accueil des migrants se voit aussitôt dénoncé comme un insupportable appel d'air ou une menace pour notre identité. Chers collègues, ce qui s'est passé dimanche dernier à Barcelone est le résultat de cette logique binaire, selon laquelle il faut choisir son camp. Face à l'insatisfaction manifeste d'une majorité de citoyens de Catalogne quant au statut de leur région, le gouvernement de Madrid a choisi le déni. Au fil des ans, ce refus obstiné de tout dialogue a mené à des actions unilatérales, certes, mais pacifiques, dont rien, absolument rien, ne peut justifier la répression violente à laquelle nous avons assisté.

Ce qui se joue en Catalogne en ce moment n'est pas seulement une affaire espagnole, elle touche l'Union européenne en ses fondations, car qu'est ce que l'Union européenne, si ce n'est une décision consciente et résolue de résoudre nos conflits et nos différends par le dialogue, la négociation et le compromis plutôt que par la violence. Notre devise n'est t elle pas l'Unité dans la diversité, une diversité que nous choisissons de voir comme un atout, plutôt que comme un handicap? C'est tout cela qui se trouve aujourd'hui mis en cause dans la crise constitutionnelle et politique espagnole.

Et il y a urgence.